Diese Verordnung hat allerdings einen ganz enormen Nachteil Sie gilt nur für verheiratete Paare. In unserer Gesellschaft gibt es mehr und mehr Menschen, die in eingetragenen Partnerschaften leben. Und das trifft auch und insbesondere sehr viele Menschen aus dem Bereich LGBTI. Das ist schlicht und einfach unerträglich, eine Diskriminierung von vielen Menschen. Wir wollen wissen, warum sich denn die Europäische Kommission bisher dagegen gewehrt hat, auch diesen Menschen die gleichen Rechte zu geben und zu akzeptieren, dass hier eine Diskriminierung gemacht wird, obwohl es ein ganz klares Antidiskriminierungsgebot in den Verträgen der Europäischen Union gibt.